L'urgence de l'action, c'est que ce Parlement européen déclare l'état d'urgence climatique pour pousser la Commission européenne à réduire de 60 minimum nos émissions de CO2, d'ici 2030. C'est aussi que le secteur maritime et que le secteur de l'aviation, à travers, par exemple, une taxe kérosène, participent enfin à cette transition. C'est de montrer que la bataille du climat, c'est la bataille de l'emploi, c'est la bataille du bien être et c'est la bataille de notre bien commun. Tout cela ne pourra se faire que si nous avons les citoyens avec nous. Nous devons montrer à cette jeunesse, qui est dans la rue, cette jeunesse qui nous regarde, qui nous attend, que nous avons enfin compris le message et que nous avons le courage politique de dire correctement nous allons faire vite, fort et bien.